Proto je správné, že jsme připomněli tuto tragickou událost, v zásadě první genocidu ve dvacátém století. Nejde pouze o to připomenout tento tragický okamžik v dějinách arménského národa, ale vytvořit i určitou příležitost pro Turecko, které i když v poslední době učinilo značný posun ve vztahu k této tragédii a ve vnímání své role v této tragédii tak stále ještě genocidu jako takovou neuznalo.